Pongo in votazione la richiesta del gruppo Verts ALE, che chiede di rinviare la discussione sul sistema di ingressi uscite, prevista